Hvala lepa za besedo še enkrat, lep pozdrav še enkrat vsem. Bom zelo kratek. Pred sabo imamo zakon, predlog Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Cilj zakona je zagotavljanje pravne varnosti ter zagotavljanje jasnosti, preglednosti, tudi kakovosti in določnosti predpisov. Z zakonom se upošteva načelo določnosti, s katerim se zagotavljata pravna varnost in zaupanje v pravo ter se preprečuje različno tolmačenje v praksi. S tem zakonom bi se naj poglavitna rešitev našla pri zagotavljanju večje preglednosti, vsebine zakona ter upošteva jasnost in določnost pri urejanju družbenih razmerij. Zakon tudi nima posledic za državni proračun in tudi druga javna finančna sredstva ne. Predlog zakona je usklajen s pravnim redom Evropske unije, pri čemer gre za harmonizacijo zakonodaje znotraj Evropske unije in njeno implementacijo direktiv Evropske unije v nacionalno zakonodajo. Mi v Slovenski nacionalni stranki omenjenega predloga zakona, omenjenemu predlogu zakona ne nasprotujemo, kakor tudi smo rekli v prejšnjem zakonu, da se prepletata in da ne bomo pa ga tudi podprli. Hvala lepa.